We hebben daar aangetoond dat we, als Europa samenwerkt en met één stem spreekt, inderdaad een verschil kunnen maken op het wereldpodium. Ik denk dat dit het belangrijkste resultaat van Durban was te laten zien dat Europa een verschil kan maken. Daarvoor heel erg bedankt. Maar er is nog veel te doen, want we weten ook allemaal dat het klimaat er uiteindelijk feitelijk weinig mee opgeschoten is.

Dat is nog steeds een groot klimaatprobleem en we moeten er niet mee wachten tot 2020. U heeft gelijk als u zegt dat we tussen 2012 en 2015 nog een hoop werk te doen hebben.

Europa zal daar heel coherent in moeten zijn. Over geloofwaardigheid gesproken Europa zal ook zelf aan de bak moeten om te laten zien dat wij willen handelen.

We kunnen handelen.